Señor Presidente, yo creo que es importante quedarnos con una idea fundamental del debate la clave del informe que vamos a votar mañana es la petición por parte de la Comisión de llevar a cabo también un proceso de lisbonización, es decir, de adquirir las herramientas para poder aplicar el Reglamento

Y no es un mensaje para la Comisaria, es un mensaje para la Comisión Europea, que debe entender que la credibilidad de la Comisión, en estos momentos, se basa en una buena implementación del Reglamento y, sobre todo, también, en dotarnos de los recursos necesarios para las prácticas de control, que es el gran reto importante que hay que resolver en el corto plazo.

Y este es otro de los aspectos que no hemos mencionado de forma específica, pero que creo que es importante recordar. Finalmente, como última reflexión yo creo que es necesario asimismo, cuando hablamos de la importancia de la lucha contra las prácticas ilegales, entender que aquí tenemos una responsabilidad también desde el punto de vista del ámbito del comercio. Y aquí es donde yo hago también una petición, no tanto a la dimensión pesca de la Comisión, como a la dimensión comercio, para que entienda que, si queremos ser creíbles también cuando celebremos acuerdos comerciales con el resto del mundo, este aspecto no puede quedar en el olvido.

Apoyo su firmeza, pero también insto a la Comisión en su conjunto a dotarnos colectivamente de los instrumentos y de los recursos necesarios para llevar a cabo esa implementación, si no vamos a tener que lamentar como decía el señor Davis que mientras a los pequeños los vamos sancionando, a los grandes, a los big fish simplemente los dejamos hacer como si nada, y esto, evidentemente, es un mal mensaje.